ja, od nekdaj sem se rad ukvarjal s športom, športati sem začel že v bistvu v osnovni šoli, vendar nikoli nisem športal tako, da bi me kdo treniral, tako da vedno samo športal sam oziroma s skupino prijateljev. V osnovni šoli, recimo, smo velikokrat igrali, nogomet, košarko oziroma te igre z žogo. potem pa, v srednji šoli sem se pa začel bolj spogledovati s tekom in sem recimo v tretjem letniku ali pa drugem, ne spomnim se točno, sem se udeležil maratona oziroma Ljubljanskega maratona, kjer sem tekel deset kilometrov, nisem tekel dvainštirideset kilometrov, nič skrbeti, in sem tam dosegel kar dober čas, potem me je pa minilo, se pravi, sem nehal teči, ne vem točno, zakaj, potem pa sem se začel ukvarjati z bolj s takimi športi, ki so bolj fitnesersko usmerjeni, na začetku sem začel s tako imenovanim športom, ki se imenuje calisthenics. Zdaj to je angleška beseda, gre se pa za to, da uporabiš svojo lastno telesno težo in z njo, z njo izvajaš, fitnes vaje, recimo sklece, dvigovanje, stoja in še bi lahko našteval. In to v bistvu treniram že od konca gimnazije in vse do sedaj, sem začel tudi v fitnes hoditi, vendar mi je še vedno bolj všeč ta šport z lastno telesno težo, zato ker ga lahko opravljam zunaj na svežem zraku. pa nekako se mi zdi bolj neke vrste naravna moč, kar po prevodu calisthenics tudi pomeni, se mi zdi, kot pa da tam prelagaš samo uteži. ja, to je nekako oris moje športne poti. Najljubši športnik? najljubši šport. Se pravi, to misliš za spremljati ali ... Katerega ... Okej, ja. ... Ja, zdaj najbolj zanimiv šport oziroma tisti šport, ke ga najraje spremljam, mislim, da je to ful velika razlika. zelo rad spremljam v resnici, smučarske športe, se pravi, smučanje, na primer, pa ponavadi to rad spremljam, če imamo kakšnega dobrega slovenskega tekmovalca, če ne, niti ne vidim razloga. Enako rad tudi spremljam smučarske skoke, kadar smo Slovenci dobri. kar trenutno ... No, saj smo kar solidni, ampak smo bili že boljši. rad tudi spremljam atletiko, kot je ... Zato, ke se mi zdi zelo tak, raznovrsten šport, ne, veliko disciplin ima in se ziher najde kakšen, ke je tako zanimiv, predvsem so mi všeč recimo teki na kratke proge. to pa nekako to, kar se trenutno spomnim, da bi rad ... še, en šport, ki sem ga včasih rad spremljal oziroma ga še vedno, se pravi, strongman, se reče v angleščini, ne vem, kako je v slovenščini. Torej, gre se za šport, kjer se različni tekmovalci pomerijo v tem, kdo je najmočnejši na svetu, potem, recimo, premikajo, ne vem, premikajo oziroma vlečejo tovornjake ali pa kakšna letala ali pa dvigujejo, atlas stone je v angleščini, se pravi, take okrogle kamnite predmete, ki so zelo težki, in ne vem, vedno me je fasciniralo, kakšne zadeve lahko dvignejo in prenašajo te športniki. ja. ja, tule v bistvu najlaže omenim slovenske športnike ali pa športnice. Za športnika bi rekel, da mi je bil najbolj všeč Robrt Kranjec, smučarski letalec, všeč mi je bil pa zato, ker, ne samo zaradi tega, ker je bil dober smučarski letalec, ampak sama njegova karizma oziroma, karizma, njegova osebnost me je tudi privlačila, zato ke je bil vedno nekako zelo skromen in všečna oseba, pa še včasih je zmagal, ne, ta kombinacija me je prepričala. Za žensko športnico bi pa rekel, da mi ... Slovensko športnico, se pravi, mi je pa najbolj všeč, Tina Maze, ker ne samo, da je bila na svojem vrhuncu zelo, zelo dobra, najboljša, ampak tudi na splošno se mi je zdela zelo taka dobra oseba, se pravi, vedno je bilo pri meni, ke sem spremljal športnike, mi ni bilo važno samo, da so bili dobri, ampak da so imeli tudi neko tako všečno osebnost oziroma neko, neko tako lastnost, s katero sem se lahko, poistovetil. se pravi, če bi lahko izbral katerikoli šport, da bi bil vrhunski, ... Verjetno bi si izbral, zdaj iz glave rečem, ampak plavanje, zato ker samo v tem osebno zelo slab , sam, sam komaj preplavam kakšnih sto metrov. in potem jemlješ športnike, kako z lahkoto, ne vem, kilometer pa pol preplavajo v slogu kravl. To mi zdaj tako pade na pamet, če bi pa imeli kakšen tak bolj adrenalinski šport, se mi pa zdi mogoče ... Da moram omeniti še enkrat, no, da so mi bili smučarski letalci vedno fascinantni, da si upajo spustiti po tisti skakalnici, in potem dejansko par sekund letiš in mogoče bi se res odločil za ta šport, zato ker, je zelo adrenalinski in si res nikoli ne bi tako upal kaj takega pa ful se mi kul zdi, no. se pravi, če je odločitev, da se odločiš za profesionalno športno pot, če je to pametna odločitev . Ja, to je zelo, zelo dobro vprašanje v bistvu, je pa odvisno od tega, kako dober športnik si. In mislim, da je vsak športnik, ko se odloča oziroma tehta, ali naj ubere športno pot, se verjetno more glih vprašati, ali je dovolj dober oziroma ali lahko postane dosti dober, da lahko konkurira na svetovni ravni, ne. In ali mu to prinaša nekako dobiček, s katerim lahko normalno živi, ne. in je tudi odvisno od športa, nekateri športi imajo ogromno dobička, ne, v bistvu postaneš kar naenkrat dosti zelo bogat, recimo nogomet, košarka, ti športi, ke jih veliko ljudi spremlja. Nekateri športi, ki po mojem mnenju celo zahtevajo več fizične pripravljenosti oziroma več odrekanj, so pa zelo manj plačani in moraš biti posledično veliko bolj konkurenčen, se pravi, moraš biti top pet, top deset, da se ti sploh izplača. Tako da, a je to pametno ali ne, je res odvisno od posameznika, mislim pa, da se je težko odločiti, predvsem pa, če pa se vprašamo iz vidika, a je to zdravo, pa mislim, da vsak, vsak šport, ki ga jemlješ profesionalno oziroma poklicno, v končni fazi ni zdrav, zato ker greš čez limite, ravno z razloga, da si najboljši povsod, kjer želiš biti najboljši. Verjetno, zelo verjetno ni to najbolj zdrava, pot, ampak je cena, ke jo, ke jo moraš plačati. obiskujem Fakulteto za elektrotehniko in odločitev za to fakulteto ni bila lahko oziroma sem premleval med raznimi fakultetami, preden sem se odločil za to fakulteto. Se pravi, izbiral sem med Fakulteto za matematiko, Fakulteto za elektrotehniko in tudi, spogledoval sem se tudi z družboslovnimi fakultetami, recimo s fakulteto za, filozofijo oziroma filofaks , kjer sem hotel študirati nemščino, malo me je pa tudi zanimala psihologija. In na koncu sem se nekako zelo racionalno odločil, v smislu, kje imam najboljše zaposlitvene možnosti. In tako sta ostala bolj naravoslovni, naravoslovna faksa, torej matematika ali, Fakulteta za elektrotehniko, tukaj je bila v začetku dosti težka, zato ker imam osebno zelo rad matematiko in sem v njem tudi, v njej tudi dosti dober. Ampak sem na koncu ugotovil, da mi ni všeč samo matematika, ampak da so mi všeč tudi naravoslovne znanosti, ki se z matematiko zelo povezujejo. In na koncu je ostala samo še fakulteta za elektrotehniko, vedel sem pa tudi, da mi bo ta fakulteta dala možnost, da se ukvarjam z vsemi znanji, ki bi jih lahko pridobil tudi na drugih fakultetah, se pravi, ponuja veliko matematičnih predmetov, hkrati se z nemščino, z jezikom, lahko tudi sam ukvarjam doma oziroma berem knjige ali karkoli drugega, s psihologijo se pa lahko tudi, se recimo ... Gledam, pogledam kakšen dokumentarec oziroma si preberem kakšno knjigo, tako da fakulteta oziroma smer, ke jo izbereš, še ni nujno da te omeji, da se ne moreš ukvarjati z drugimi zadevami, tako da to je nekako okvirno, zakaj sem se odločil za Fakulteto za elektrotehniko. ravno letos sem se prijavil na Erasmus izmenjavo v Nemčijo, kakšno naključje, glede na to, da je nemški jezik ena od mojih mnogih strasti, če se izrazim tako bolj pocukrano. meni se zdi super, da nam je na fakulteti ponujena ta možnost, da gremo lahko v tujino, predvsem v smislu, v smislu tega, da si tega finančno študent brez evropskih sredstev oziroma s tem, da ti univerza pomaga, ne bi mogel privoščiti. In meni se zdi neprecenljiva izkušnja, če gre lahko študent v tujino in pogledati, kako se tam študira, kakšne so, kaj je boljše v tujini, kaj je slabše v tujini. je pa tudi ta vidik, vsaj meni se zdi tako, najbolj tak, poglaviten, je to, da greš na svoje, ne, da ti ponuja možnost, da živiš sam, da greš ven iz hotel mama in se čimprej spoprimeš tudi s tem izzivom. ... Zagotovo zagotovo mi bo ponudila neki, širši pogled na svet, zato ker trenutno je vse, kar poznam, je nekako domače okolje, vse, kar se dogaja v Sloveniji. In potem, ko bom v Nemčiji študiral, bom videl še kako zadeve potekajo drugje po svetu oziroma po Evropi. In se mi zdi zelo pomembno, da ti to, da posameznik osebno izkusi, življenje v drugi državi, ne da samo bere o tem, ker se mi zdi, da je to zelo drugačna zadeva. Kar pa, se pravi, da odgovorim na vprašanje, ki si ga sploh zastavlja, se pravi, kako, mi bo to koristilo kasneje v življenju. Mogoče se zgodi, da si najdem v Nemčiji celo kakšno zaposlitev ali pa da imam prakso tam, v končni fazi mi bo pa zagotovo koristilo že samo znanje nemškega jezika oziroma poznavanje njihove kulture, če se slučajno v Sloveniji zaposlim s kakšnim podjetjem, ki z Nemčijo zelo veliko sodelujejo, in mogoče, mogoče tudi potem nekako v tem podjetju tako sodelujem, da bi malo tam delal, v Nemčiji, ali pa doma v Sloveniji. težko odgovorim, mislim, da mi bo na koncu koristila čisto drugače kakor . Ja, to je pa dobro vprašanje, če, če trenutno, če bi mogel zdajle odgovoriti v tem trenutku, bi rekel, da se ne vidim, da bi v tujini živel, se pravi, da se ne bi nikoli vrnil v Slovenijo. Vidim možnost, da bi se v tujini, da bi za nekaj časa, za nekaj let ostal v tujini, če bi tam dobil neko v redu zaposlitev oziroma dobro priložnost, da bi se mi to sploh izplačalo. Ampak v končni fazi mislim, da bi me ta domovinska povezanost oziroma, domotožje prej ali slej, prisililo, da bi se vrnil v Slovenijo. pa tudi nekako nimam želje ostati v tujini, ker se mi zdi, da kakor so lahko kakšne zadeve boljše, recimo, da je plača boljša, da je standard boljši, se mi vseeno zdi, da kot tuj državljan, da se moraš v tujini veliko bolj dokazovati in izstopati, kakor če si se rodil tam. In je pol tudi zato pretehtati, koliko se to izplača. ja, zdaj mene je navdušila za psihologijo ... Za psihologijo me je navdušil, ruski pisatelj, Dostojevski , ki je znan po tem, da je napisal veliko takih realističnih psiholoških romanov. In v teh romanih, pisatelj zelo dobro oriše na tak realen način, tak realen način oriše, delovanje človekove psihe in recimo eden njegovih najbolj znanih romanov je Zločin in kazen, ki sem ga prebral v gimnaziji, in mi je bilo fascinantno, kako je znal z zelo takim realističnim jezikom opisati, kaj se dogaja v tvoji glavi. In od takrat naprej mi je , me je začela psihologija zanimati, zato ker tudi ko analiziraš vedenje drugih ljudi oziroma tudi svoje vedenje, vse izvira v bistvu iz psihologije, torej kaj se dogaja v tvoji glavi. In recimo, če razumeš, na splošno psihologijo človeka, kaj so vzroki, kaj so posledice, lahko veliko lažje razumeš dejanja določenih ljudi in, oseb, zato ... in ko sem spoznal, da lahko, iz tega iz poznavanja psihologije zelo dobro spoznaš druge ljudi, takrat naprej me je začela psihologija tudi zanimati. ja, . bi se strinjal, da vedno, ke spoznam novega človeka, novo osebo oziroma tudi osebe, ke jih že zelo dobro poznam, jih vedno probam nekako psihološko analizirati. Njihove motive, njihove vzroke, ampak mislim, da včasih to tudi mogoče malo škodljivo, zato ker v resnici, če nisi kvalificiran psiholog, zelo težko ugotoviš, kaj se dogaja v glavi druge osebe, mogoče lahko predvidevaš pa rečeš, okej, ziher se to dogaja, ampak vseeno je neko ugibanje, neka verjetnost, da se motiš, in mogoče ni vedno najbolj pametno, da vse analiziraš, je pa res, da to dosti pogosto počnem. mislim, glede psihologije nisem prebral, vsaj zdaj se ne spomnim, da bi prebral kakšno strokovno čtivo, vedno samo bral bolj take psihološke romane, take knjige, ke so bile psihološko obarvane, niso pa nujno strokovne. trenutno pa tudi, berem neki roman, po svoje tudi psihološki, samo mislim, da ni to njena glavna značilnost. berem Rdeče in črno, mislim, da je pravi naslov, ali pa glih obratno, Črno in rdeče, od Stendhala, francoskega realista, torej spet smo pri realistih. tam se gre tako, zgodba je o enem mladem, lahko bi se reklo, povzpetniku, ki prihaja iz, kmečke družine, ki se hoče povzpeti v francoski družbi. In je v tej zgodbi zelo tako opis, kaj se dogaja v njegovi glavi, v bistvu, ja, neke vrste psihološki roman, ke zelo opisuje, kako on razmišlja, preden kaj reče, preden kaj stori. Pa ne samo od razmišljanje od protagonista, ampak tudi od stranskih oseb. Je pa to tudi malo ljubezenski roman, oseba se zaljubi v neko bolj meščansko dekle na začetku romana, potem kasneje, ko se povzpne bolj do plemiških nazivov, vzklije neko razmerje med, plemiško oziroma, ja, v bistvu hčerko plemiškega očeta. In je zelo zanimivo spremljati, razliko med, samo razliko razmerja med meščansko, med meščanskim dekletom in med plemiškim dekletom. Tako da to trenutno berem. V resnici ja, na Youtubu, sledim dosti kanalom, ki so spet, zopet, psihološko obarvani, spet niso, niso strokovni, meni se zdi, če bi gledal neke strokovne te psihološke zadeve, bi me hitro minila sama zadeva, zato ker vedno hočem gledati nekaj, ke lahko apliciram v svoje življenje. zdaj enega kanala, ke se spomnim, je, ne vem, kako se mu reče, ampak v glavnem, dela take kreativne posnetke, neke zgodbice napiše, Youtube zgodbice, take video zgodbice o nekem imaginarnem scenariju v prihodnosti, zelo povezuje tehnologijo in psihologijo skupaj, kar se mi zdi, da je sploh v današnjem času, ke tehnologija se razvija zelo eksponentno hitro, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se naredi to povezavo, kaj to, kakšen je, kakšen rezultat to na, kakšen rezultat oziroma pečat to pusti na človeški psihi. tako da ja. Ja, saj, kakor sem, kakor sem že prej omenil, zagotovo je, se mogoče kdaj preveč, mogoče preveč analiziram kakšne druge ljudi, ko bi pa lahko se enostavno samo pogovarjal z njimi pa ne bi preveč kompliciral, ne. Ampak zdaj, da bi me to ful ustavljalo oziroma ... Ne vem. Meni se zdi, da je vseeno dobro, da človeka probaš vsaj malo . Ja, to je zdaj vprašanje prvega vtisa in ali je prvi vtis pristen oziroma pravi. In kakor sem jaz, kakršna je moja izkušnja, se mi zdi, da je prvi vtis velikokrat, v bistvu večinokrat, z ... Za ... napačen oziroma da te zavede, a ne. tako da nikoli pa nisem tako naredil, če sem imel prvi vtis tako slab, ne, da sem rekel: "Okej, s to osebo se nočem pogovarjati." Hočem reči, nič imeti z osebo. Sem vedno dal tej osebi še priložnost, da se dokaže, ker vseeno, prvi vtis je prvi vtis in razpolagaš z zelo omejeno količino podatkov in po svoje ne moreš narediti neke take racionalne odločitve, okej, da se ne bi zdaj več, da ta oseba ni v redu oziroma da se ne bi družil z njo. Je pa res, zanimivo je, da prvi vtis je večinoma varljiv, no. redko, no, redko je prvi vtis ta pravi odraz osebe. najbolj, najbolj meni ljub letni čas, bi rekel, da je poletje, pa mogoče ne samo. Mislim, da to ni povezano s samim letnim časom in kakšna je vremenska slika, ampak bolj s tem, kaj se takrat dogaja v življenju, ne. Vsaj pri nas v Sloveniji je poletni čas čas počitnic, čas oddiha, res je, da vroči dnevi in daljši dnevi še bolj omogočajo nekako ta oddih, ne, recimo na morju ali pa kjerkoli. bi pa rekel, da ne bi, ne bi si pa želel imeti samo en letni čas skozi celotno leto. Ker mislim, da bi se ga zelo hitro naveličal, in se mi zdi zelo fajn, da imamo nekako štiri letne čase, vsaj pri nas v Sloveniji imamo štiri letne čase skozi, celotno leto, in je nekako fajn, da, da ni monotono skozi, ne. Nekako tudi poleti, ke je tri mesece vroče, ti to enkrat dojadi in nočeš več vročine, hočeš, da je malo bolj mraz, ne. Druga dobra plat je, različnih letnih časov, vsaj po mojem mnenju je to, da lahko zelo veliko bolj eksperimentiraš z modo oziroma z oblačenjem. Ker recimo, če je skozi vroče, če je skozi poletje, po imaš skozi kratke hlače, skozi kratko majico, nekako se nikoli ne boš oblekel v kakšno bundo ali pa zimski plašč, ne. Ali pa jesen, jesen imaš čisto drugo, si oblečeš čisto nekaj drugega, kakor se recimo pozimi ali pa poleti, imaš mogoče kakšno jakno ali pa kva so že, bomber jakne, ali kako se že reče. Bomber jackets. In sama ta raznovrstnost poletnih časov se pol odraža tudi v drugih vidikih življenja, zato se mi zdi to zelo pomembno, ampak če bi mogel izbrati, kateri mi je najbolj ljubši, mi je poletje, tako, drugi najljubši, bi mogoče rekel pomlad, ampak mogoče to samo zato, ker je tik pred poletjem, . Mogoče pa tudi zato, ker spomladi začne vse nekako na novo živeti, ne, vse se prebuja iz zimskega spanca in mogoče mi je ta ideja všeč, da spomladi, se mi zdi, da tudi človek nekako se zbudi iz tega zimskega spanca. Kaj kaj najraje delam? Ja. Tudi zelo dobro vprašanje, moram priznati, da najraje se nekako dobivam s prijatelji oziroma prijateljicami in se skupaj pozabavamo. Še najbolje je pa to, če smo tam nekje na kakšnem takem zelo poletnem kraju, kakor je morje, in kar mi je fajn, je, da so dnevi dolgi, do devetih recimo, in da so noči tople, kar pomeni, da lahko mogoče tudi prebedimo kakšno noč odzunaj. To me sprašuješ o konkretni izkušnji ali ... najbolj mi je v spominu ostalo dejansko lansko leto. Ja, dva tisoč dvajset je lansko leto, ke smo bili na Kolpi, a smo bili na Kolpi? Meni se zdi, da smo bili na Kolpi, ja, na Kolpi smo bili, kjer smo oziroma so najeli neko kočo, kjer nas je bilo približno dvanajst, nekje tam, prijateljev in prijateljic. In smo skupaj, preživljali noči oziroma čez dan smo tudi športali oziroma hodili na izlete. Nekako mi je to zelo dobro v spominu ostalo glih zato, ker je bilo to glih po tem zaprtju marca in smo končno se lahko nekako družili in je zaradi tega imelo še malo večji tak impact.